Monsieur le Président, j'appelle aujourd'hui notre Parlement à intégrer dans sa réflexion trois axes particulièrement importants. Premièrement, la question des dépenses des États, engendrées par les politiques liées à l'aide à l'alimentation, à la défense européenne et aux coopérations internationales, par exemple, devrait pouvoir être sortie des critères de convergence pour permettre de nouveaux investissements.

La réduction du déficit public doit se faire par la hausse des recettes fiscales en luttant contre la fraude fiscale, précisément, et en taxant davantage les transactions financières.

Mais aussi longtemps qu'ils espèrent que les choses pourront rester en l'état ou faire l'objet de compromis, ils n'écoutent pas volontiers les idées neuves. Écoutons les paroles de ce grand homme.